númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að ákvæði til bráðabirgða verði bætt við lögin sem kveður á um að á gjalddaga virðisaukaskatts vegna uppgjörstímabilsins september til október tvö þúsund og átta sé heimilt að færa til innskatts á virðisaukaskattsskýrslu allan virðisaukaskatt vegna uppgjörstímabilsins þó svo einungis hluta af gjaldföllnum virðisaukaskatti hafi á þeim tíma verið skilað samanber nýsamþykkt lög númer hundrað þrjátíu tvö þúsund og átta um breytingu á tollalögum með þessari tímabundnu breytingu er komið til móts við aðkallandi vanda fyrirtækja vegna gjalddaga virðisaukaskatts fyrir uppgjörstímabilið september til október en sá gjalddagi var þann fimmta desember tvö þúsund og átta með ákvæðinu er verið að bregðast við brýnni þörf á gjaldaaðlögun fyrirtækja vegna þess gengisfalls samdráttar

virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu